Żeby odbyła się debata, to powinny być jakieś dwa stanowiska. Państwo się tu wszyscy zgadzają ze sobą, a więc ja postaram się udźwignąć ten ciężar i powiedzieć coś innego. Przede wszystkim Parlament po raz kolejny zapomina, że jest Parlamentem Europy, a nie całego świata. I ten wasz prozelityzm jest już naprawdę trudny do wytrzymania, trudny do zniesienia. Po drugie Parlament nawet nie jest Parlamentem Europejskim, ponieważ wartością europejską jest przekonanie o bezwzględnej wyższości człowieka nad zwierzętami, a to co tutaj uprawiacie to jest daleko idący relatywizm.

Jest skandalem to, że wolicie, żeby pierwsze testy kosmetyków odbywały się w związku z tym na ludziach.